Země je zničená, režim sice vyhrál válku, ale legitimitu a podporu vlastních obyvatel nemá.

Stovky tisíce uprchlíků ze Sýrie se nemají kam vrátit a ani se nemohou vrátit, protože by byly pronásledovány. Pokud dojde k ofenzivě v Idlíbu, bude to znamenat další humanitární katastrofu.

Kurdové na východě země vedou proti nim tuhé boje i s podporou USA.